On trouve malgré tout encore quelques régimes communistes dans le monde, comme par exemple au Vietnam, qui fait figure de dinosaure. La Constitution vietnamien proclame, je cite, que le Parti communiste, avant garde de la classe ouvrière, est la force qui dirige l'État et la société.

Dinh Luong, condamné à vingt ans de prison le 16 août dernier. Le Premier ministre français vient pourtant de faire l'éloge du président Hô Chi Minh, fondateur de cette dictature communiste, en échange de la signature de contrats commerciaux. L'Union européenne aurait pu sauver l'honneur européen, mais elle ne le fera pas, car elle s'apprête à signer un accord de libre échange avec le Vietnam. Bientôt les consommateurs européens pourront donc acheter à vil prix les produits fabriqués par les prisonniers politiques vietnamiens.